Je comprends que, vu la situation, c'est avec grand enthousiasme que cette assemblée va enfin pouvoir voter une résolution sur la Tunisie.